Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar! Heute Abend zu später Stunde diskutieren wir ein Thema, das durchaus große Bedeutung für uns hat.

Jetzt schauen wir einmal hinein in der Mitte der Periode, heute, im Jahr 2011 wie viel Mittel eigentlich aus den Struktur und Kohäsionsfonds bereits abgeflossen sind. Wir stellen fest, dass leider in manchen Mitgliedstaaten die Absorptionsrate, die Aufnahmekapazität weit hinter dem zurückhinkt, was eigentlich zu diesem Zeitpunkt bereits ausgegeben sein müsste. Wir haben da neue Mitgliedstaaten, wie etwa Bulgarien und Rumänien, die in der Absorptionsrate schlecht sind, aber es sind nicht nur die neuen Mitgliedstaaten, sondern es gibt auch Mitgliedstaaten, die schon seit langem dabei sind, mit Regionen wie Kalabrien und Sizilien im Gründerstaat Italien, die mit 7 wenn man den Haushaltskontrolleuren im Haushaltskontrollausschuss Glauben schenkt weit hinterherhinken, wo man sich die Frage stellt Warum können diese Regionen die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, nicht ausgeben?

Wir haben hier im Parlament seit Monaten den Finger in die Wunde gelegt und darauf hingewiesen, dass ein Land wie Griechenland diese Mittel nicht abruft, und wir sind froh, dass die Kommission, die am Anfang diesem Thema nicht die notwendige Bedeutung beigemessen hat, mittlerweile dem Thema hohe Priorität einräumt. Präsident Barroso hat gerade bei Griechenland darauf hingewiesen, dass 15 Milliarden von 20 Milliarden nicht ausgegeben wurden, und auch Kommissar Hahn war jetzt vor Ort. Man hat sich überlegt, was man machen kann, um diesen Regionen zu helfen. Da kommt als Erstes immer das Thema Kofinanzierung. Dass die Regionen in dieser Weltwirtschaftskrise Schwierigkeiten haben, ihren Eigenanteil zu finanzieren, dass Mitgliedstaaten wie Griechenland, die vor der Zahlungsunfähigkeit zu stehen scheinen, Schwierigkeiten haben, den Eigenanteil zu finanzieren.

Aber die Kofinanzierung ist es offensichtlich nicht alleine. Denn es gibt in Griechenland auch Regionen, die eine Erhöhung des Zuschusses der Europäischen Union gar nicht wünschen, die mit dem bisherigen Satz von 80 zufrieden sind und lieber mehr Projekte machen wollen. Also ist es nicht die Kofinanzierung alleine, sondern es gibt vielfältige Gründe.

Die Verfahren müssen dringend vereinfacht werden. Es gibt auch das Problem, dass in machen Mitgliedstaaten die zentralen Verwaltungen der Regierungen in den Hauptstädten zu lange brauchen und die Regionen und die Gebietskörperschaften auf der lokalen Ebene nicht genügend Entscheidungsmöglichkeiten haben, um die Mittel zu verwenden. So gibt es Beispiele aus Rumänien, wo in den Kommunen die Anträge in 20 bis 30 Tagen bearbeitet werden, in den regionalen Behörden in etwa 60 Tagen, die Zentralregierung dann aber 260 Tage braucht. Also alles Argumente dafür, dass die Verantwortung von oben nach unten delegiert wird und eine starke kommunale Selbstverwaltung eingeführt wird.

In anderen Fragen hat er sich zu Wort gemeldet.

Polen hat es geschafft hier sind die Aufnahmekapazitäten erhöht worden aber auch Estland. Wir sind der Meinung als Parlament, dass jetzt die Mitgliedstaaten gefordert sind, dringend daranzugehen, dass die Mittel, die wir als Parlament für die Bürgerinnen und Bürger in den Regionen zur Verfügung gestellt haben, auch tatsächlich ausgegeben werden, auch im Interesse der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der Stabilisierung von Arbeit und Beschäftigung. Hier erwarten wir, dass die Kommission den eingeschlagenen Weg vorantreibt und ganz nachdrücklich die Mitgliedstaaten auffordert, dieses wichtige Thema zu einem positiven Ergebnis zu bringen.